Ja, lepa, zdaj vidim, da so že dežurni šli domov, SD pa niti dežurnega nima več, ne. Ampak v redu, to ni moj problem. Jaz moram iti, čez tele stvari skozi. Aha, v redu. Bom začel pri gospe Poropat, da mi ne bo v odšla iz, Ne boste, v redu, ja. Pa bom zelo nežen, veste, da ne bi se zjokala. Glejte, šokirani ste bili, a ni to lepo, da ste bili šokirani pri devetsto petinštirideset nerazglašenih oporokah? Primite se za stol. Ni devetsto petinštirideset, pet tisoč tristo devetindvajset jih je, pet tisoč tristo devetindvajset. Torej ste zdaj še štirikrat bolj šokirani. Jaz sem tudi bil, ne, ampak mi smo nekaj naredili za to, da bi to stanje odpravili, ne, vi ste pa samo šokirali, ob. Pravite, da boste preverili odgovornost. Zdaj mi pa povejte, leta petinštirideset je nekdo napisal oporoko, umrl je leta petdeset, hiša je bila dana nekemu dediču, ki ne bi smel biti dedič. Tisti, ki pa bi mogel podedovati, pa ni podedoval, zdavnaj so pa vsi umrli. Mi pa povejte, kako boste odgovornost našli, kdo bo odgovoren? Predsednik sodišča, leta sedemdeset je že umrl. Torej, kako kako odgovornost boste našli? Se ne da. Če bi lahko govorili o osebni odgovornosti, ne, potem bi lahko govorili o osebni odgovornosti predsednikov sodišč, ki danes so predsedniki sodišč za čas, odkar so predsedniki sodišč. Tu bi se lahko, ne, in če bi gospod Masleša hotel, zdaj ne vem, kdo že je, ne, gospa Betettova, če bi ona hotela, kaj bi lahko kaj naredila, ne. Ampak ona je že povedala svoje, nobeden ni nič kriv in nič ne bomo naredili. Naj prizadeti tožijo. Torej, od kot vam trditev, da bo preverjena odgovornost? Ali to pravite kar tako zaradi lepšega vtisa, mogoče zaradi volivcev. Oškodovancem se ne bo treba pravdati, poravnave bodo. Ja, kje? Cel kup stvari tule na mizi, ne, ker mi ljudje to pošiljajo, ne, ki so se začeli obračati na pravobranilstvo, ne, in pravobranilstvo, boste lahko videla, vam bom pokazal, pravi: "Tožite jih." Kaj ste torej naredili do zdaj g, no, od kot trditev, da oškodovancem ne bo treba v pravdanje, ampak da bo šlo za poravnave? Pravobranilstvo tem trenutku piše odgovore, tožite. ne drži vaša trditev. Predlok SDS ne bo rešil nič. Ja, kako ste to lepo ocenila, ne, zakaj pa vi ne napišete svojega predloga? Vi napišite svoj predlog, kaj vi veste, da bo rešil potem, ne. Ali pa pocukajte za rokav ministra, ki ste ga vi postavili brez moje volje. Ne, postal minister ne po volji vas, ne po volji mene. To naredite, ne. Glejte, lepo ste razložila, kako vse funkcionira. Centralni register že imamo, ne rabimo novega, ja, kdo pa predlaga novega? Kdo ga predlaga? Mi smo predlagali prenos tega, ki obstaja na Vrhovno sodišče, to pa ja. To pa ja. Vem, da ni enostavno, se strinjam, ne, ni enostavno v tej državi, pa se da rešiti. Da se voditi Evropsko unijo, vidite, to še vi niste probali. Še do pozicije ne znate priti s kakim zakonom. Pravite, da vse štima, da ne rabimo novega, ja ne štima! Pet tisoč tristo devetindvajset oškodovanih imamo, ki so, ne vem, nekdo je podedoval hišo, gotovino, zemljo, ne vem, ne vem kaj, vikend, karkoli, kmetijo, če želite, ne, pa ne bi smel tega dobiti. Nekdo, ki bi pa mogel to podedovati, pa tega ni dobil. In vi pravite, kako vse štima. Če bi se štimalo, ne bi imeli pet tisoč tristo Ja, kako lepo ste povedala. Saj človek bi vam zaploskal, vlada naj gre naproti oškodovancem, ja, ne gre. Ne gre. Razen nekih analiz, če so že sploh kaj naredili, ni do zdaj naredil nič. Pravobranilstvo oškodovancem pravi: "Pojdite tožit." Ne gre skupaj, gospa Poropat, ne gre. Gospa Kramerjeva, A je še tu? Mi, aha, je še, ja. Vse, ja se v redu ne, vi ste povzela mnenje vlade, ne. Vi ste povzela mnenje vlade, ne. Rekli ste tudi, da ni treba novega registra, saj ne govorimo o novem. Mi govorimo o nekem registru, ki se postavi vzpostavi pri Vrhovnem sodišču, za koliko že, petintrideset jurjev, ne, taki so baje stroški, ne. To je pa res, veste, kako je to, ne? Nič za državni proračun, čisto nič, ne. To je tako kot enomesečno svetovanje gospodu Cerarju ali kako že, mislim, da več dobijo oni Izraelci, ki mu svetujejo, da naj gre mimo mene, pa mi naj ne reče: "Dober dan." To namreč počne. Se poznava od leta dva tisoč, ko sem pogodbo z njim podpisal za izbrisane, a veste, pa je pošteno opravil svoj posel, vse je bilo v redu. Pa sva si vedno rekla: "Dober dan, kako si," na ulici. Zdaj mu pa jaz rečem: "Dober dan," po stran pogleda. Vidite, to je to. Pustite, to je to, to je vaš šef! Ampak glejte, vi pravite, da je vse v redu. Ni vse v redu! Jaz bi lahko, če bi se malo potrudili, pa našli argumente, ne, za to trditev, ne, proti našemu predlogu, ne. Jaz sem samo razmišljal, kaj boste rekli, ne, in s kakšnimi argumenti boste proti, ne, pa bi jaz našel boljše argumente proti svojemu zakonu, pa ste jih vi. Ja, res bi jih našel. Res bi jih lahko našel, pa vi jih pa niste našli, vi ste pa povzel mnenje vlade, ki ga pač napisal neki čato tam na Ministrstvu za pravosodje, in to je to. Ne, da ga ne bom žalil koga, kak uradnik, da bomo bolj natančni, javni uslužbenec Ministrstva za pravosodje, prav, okej. To ste povzeli, problem ljudi rešite. Tega pa nisem videl, da bi rešili, ne. Gospodu Dobovšku hvala lepa za podporo, enako gospe Dimičevi, gospodu Trčku, ne. Vlada pravi, da bi to koštalo sedemintrideset tisoč evrov. Koliko? Kak, en kak denar je to? Ljudje moramo imeti kako predstavo, a veste. To je letni dohodek enega visokega uradnika, ne neto. Ja, še ena oporoka verjetno ni, ne, če če govoriva o tem, da je nekdo izgubil hišo, da je izgubil kmetijo, da je izgubil zemljo, da je izgubil gotovino, ne. To je nič! To je nič, ne. Zdaj, kar se tiče pa gospoda Stareta, pa situacija je taka. Pravite, že imamo, ja, imamo centralni register, ampak funkcionira, ne. Saj mi imamo tudi Ministrstvo za pravosodje, ne, pa imamo tam vas, pa gospoda, gospoda, Klemenčiča, ne, ki z ognjem in mečem lupi čebule. To so njegove besede, ne. Recimo on je seveda rekel na torej na na predstavitvi v tem državnem zboru, da je proti novelam zakonov, ampak da je treba zakone napisati sistemsko in načrtno in generalno, tako kako so ti, ne. Krasno, ne, to je tako kako bi napovedal, a ha, pristal bo Boeing sedem štiri sedem, pol pa vsi gledajo, kaj bo, pa fičo prileti po stezi. Zakaj? Ker je od vseh zakonov, ki jih je danes prinesel do zdaj prinesel državni zbor prinesel, podatek je star tri tedne, en zakon pa enajst novel. Pa enajst novel, ne. Hršil se pa je, kako novel ne bo, da žnje ne bo dopustu z ognjem in mečem gremo na zakone. To je to, ne. In vi zdaj pravite, da centralni register imamo, ja, ga imamo, samo funkcionira, ne. In pravite, da se s cilji strinjate, krasno. Krasno, se strinjate s cilji. Pol pa še zakon podprite. Ali pa napišite svojega, saj tlk svojega napišete. Vse je urejeno v zakonu, ja seveda je vse urejeno v zakonu. Veste, kaj piše v zakonu o vladi, zakonu, ma ne vem katerem, Če pa funkcionira, ne. V najkrajšem času boste sanirali stanje. Jaz bi bil zelo vesel, da bi ga, ne. Ampak, dokler pravobranilstvo pošilja obvestila, tožite, je potem odgovor, da stanje ne bo sanirano v nekem normalnem času, pa bi moralo biti, ne. lepa.